Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen ahogy az előző hozzászólásokban is elhangzott Dohában nagyon nehéz lesz eredményre jutni. Számomra meggyőző volt Hedegaard biztos asszonynak a hozzáállása és az a vehemencia, ahogy itt is előadta az álláspontját. Azt gondolom, hogy nem lehet más, mint, hogy ilyen módon képviselje az európai álláspontot. Azonban nem szabad elhallgatnunk azt, hogy közöttünk sincs egység számos fontos kérdésben. Ez kiderült a bizottsági vitában is, és kiderült a parlamenti előkészítő szakaszban is. Nem szabad elfelejteni azt, hogy a 2012 ig vállalt kötelezettségeknek a döntő részét az a közép kelet európai régió hozta be és vitte így a vállán az uniós kötelezettségvállalást, amely most rosszul járhat a következő időszakban akkor, hogyha a kvótákat nem fogjuk tudni átvinni. Tehát azt gondolom, hogy ezekre a javaslatokra, amelyet egyébként a magyar kormány megtett a durbani konferencián, ezekre tekintettel kell lennünk, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy egységes álláspontot képviseljünk, ahogy Florenz képviselőtársam is elmondta, különben nem lesz egység Át kell tudni vinni ezeket a kvótákat a következő évre...